Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Moldova, dopo due anni difficili, è in fase di ripresa della sua stabilità politica ed economica. A partire dal 2014, un grave scandalo bancario e una sostanziale contrazione della produzione agricola hanno portato il paese alla recessione economica. Nel novembre scorso il Fondo monetario internazionale ha approvato un accordo triennale di servizio di credito ampliato per un importo di 179 milioni di dollari a favore della Moldova, con un bilancio di attuazione considerato soddisfacente. L'Unione europea deve riprendere il suo programma di assistenza macrofinanziaria verso la Moldova, ma vanno anche ben verificate le condizioni di affidabilità del paese. L'assistenza va condizionata all'attuazione di un ambizioso programma di riforme economiche e strutturali penso in particolare al rafforzamento della governance nel settore finanziario, alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro e agli sforzi per aumentare l'indipendenza del sistema giudiziario, senza dimenticare l'importanza strategica di un miglioramento del settore energetico, in particolare garantendo l'indipendenza